Pero yo creo que lo que es muy importante es que nosotros unamos nuestras voces, y mi Grupo une la suya, a las llamadas tanto de la UNASUR como de la CELAC, incluso del Papa, para dar un impulso al diálogo, al reconocimiento y la reconciliación de las partes para que se pueda retomar una cierta normalidad institucional y constitucional. Y la Unión Europea debe colaborar en eso, señora Alta Representante.